Por ello, es necesario que hablemos de la posibilidad de las veinte semanas de permiso, del cobro del 100 del sueldo, de la inclusión de las autónomas, de la posibilidad de que los padres disfruten de un permiso tras el nacimiento y de construir la igualdad de mujeres y hombres en el disfrute de estos permisos. No es solo cosa de mujeres. El hablar del coste de los permisos de maternidad no solo es un castigo más a las mujeres, es una falta de responsabilidad, teniendo en cuenta la crisis de natalidad y el envejecimiento que está sufriendo Europa en estos momentos, y que está contribuyendo también al desarrollo de la crisis económica. ¿Se les ha ocurrido pedir, por ejemplo, el coste del absentismo laboral en Europa? No he oído ninguna palabra en este sentido. Tenemos la oportunidad de avanzar en la igualdad de mujeres y hombres y no decepcionemos a la ciudadanía europea.